aj tento parlament. Ja budem zajtra hlasovať za pozmeňovací návrh č.

Budem hlasovať za doktrínu základných práv Európskej únie. Podporím, aby v rámci svojich právomocí Európska komisia, Európsky parlament a členské štáty pracovali v prospech plného uplatňovania všetkých základných práv pre všetkých občanov Európskej únie. Podporím presadzovanie základných práv a zaistenie rovnováhy medzi právom na rovnosť príležitostí a ostatnými základnými právami.